Începând cu 2008 am asistat la prăbușirea pieței imobiliare în numeroase state membre ale Uniunii Europene, cu consecințe grave pentru cetățeni. Numeroși au fost cei care au pierdut economiile de o viață sau care au fost dați afară din locuințe, deseori ca urmare a informațiilor deficiente pe care le primiseră de la instituțiile de credit. Totodată, așa cum a spus și domnul Barnier, un împrumut ipotecar reprezintă de multe ori unul dintre cele mai importante angajamente ale unei familii. În acest context, doresc să salut prezenta reglementare care urmărește garantarea unei mai bune protecții a consumatorilor în domeniul creditelor pentru proprietăți imobiliare rezidențiale.

Această directivă va aduce beneficii considerabile tuturor celor interesați, inclusiv persoanelor care se confruntă cu prima achiziție și va crea o piață a creditelor imobiliare mult mai sigură și mai stabilă.